În spatele tuturor acestor cifre se află, cum spuneam, o suferință intolerabilă, cu atât mai mult cu cât suntem la 10 ani după adoptarea Rezoluției 1325 a Consiliului de securitate. Cred că trebuie să ne gândim la sancțiuni împotriva șefilor forțelor democratice de eliberare a Rwandei.